Dnes tu zaznelo niekoľko dôležitých úvah o procese rozširovania Únie na západnom Balkáne.

Zmeny, ktoré v regióne sledujeme, sú úzko späté s integračnými procesmi. Musíme si byť preto vedomí zodpovednosti, ktorú ako Európania máme voči tomuto regiónu, ako aj voči budúcnosti Únie. Je v našom záujme, aby nejaká časť regiónu nebola izolovaná a prípadne postavená mimo integračný proces.

Verím že, vzťahy medzi Úniou a Kosovom sa môžu zintenzívniť aj napriek nejednotnému postoju členských krajín.

Kosovo má teraz príležitosť priblížiť sa k Únii, je však nevyhnutné, aby jeho politické elity našli vôľu jasne stanoviť reformný kurz. Týka sa to predovšetkým posilnenia demokratických inštitúcií, boja proti korupcii a organizovanému zločinu, reformy verejnej správy a posilnenia právneho poriadku. Verím, že v Kosove existuje potenciál na dosiahnutie pozitívnych zmien a jeho obyvatelia sú odhodlaní na nich pracovať.